Miałem zacząć od gratulacji i podziękowań dla Pani, ale pozwoli Pani Wysoka Przedstawiciel, że skieruję jedno zdanie do kolegi, który przede mną mówił, a siedzi za mną.

są dumni z tego, że jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim, i obywatele polscy czują się dzięki temu faktowi bezpieczni. Jesteśmy aktywnym członkiem NATO i dzieje się to z poparciem nie tylko bardzo znacznej części polskiego społeczeństwa, ale również z poparciem wszystkich polskich sił politycznych. Nie ma żadnej poważnej partii politycznej w Polsce, która kwestionuje potrzebę naszego funkcjonowania w ramach NATO i również w ramach oczywiście Unii Europejskiej, bo 10 rocznicę członkostwa obchodzimy w tej chwili.

Chciałem powiedzieć, że rozumiem, jak trudne jest to przy wszystkich ambicjach państw członkowskich, prowadzić wspólną politykę Unii Europejskiej, ale Pani się to udało i, tak jak kiedyś mówił Henry Kissinger, że potrzebuje telefonu do Europy, przez te pięć lat to był na pewno telefon do Pani.